Vielen Dank, Frau Ratspräsidentin! Bevor ich dem Präsidenten der Kommission das Wort gebe, liebe Kolleginnen und Kollegen, habe ich eine schöne Pflicht zu erfüllen. Es gibt einen Kollegen unter uns, der heute seinen Geburtstag feiert.